Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Ja, gospod minister Poznič, danes ste že imeli podobno vprašanje. Kolega Černač vas je spraševal v kontekstu predjamskega grada. Tudi jaz vas bi želel vprašati o enem drugem gradu - o tem malo kasneje, mariborskem namreč. Zdaj, na začetku, bi se osredotočil na te spomeniško varstvene razpise. Zdaj jaz vem, da v sektorju za nepremično kulturno dediščino jih pač pripravljate, izvajate. Enega aktualnega, ki ga nekako v javnosti, predvsem mariborski, bil precej izpostavljen. Namreč, govorim o obnovi Žičkega dvora Žičkega dvora, ki ga, zdaj obnovitvena dela izvaja investitor galerija Gosposka, ki je v lasti aktualnega mariborskega župana Saše Arsenoviča. Zdaj cela investicija, ta sanacija - jaz tam v neposredni bližini tudi živim, se dosti po Lentu sprehajam. Mi je sicer všeč, da bo ta objekt nekako spet se pokazal v lepši luči, kot v tem klavrnem stanju ko je sedaj. Se pravi, ta vrednost je bila ocenjena na šesto šestdeset tisoč, Ministrstvo za kulturo pa je primaknilo sto petinosemdeset tisoč, sto šestinšestdeset evrov. Zdaj, ta investitor, se pravi podjetje, aktualnega mariborskega župana gospoda Arsenoviča, je bilo očitno uspešno na tem razpisu za sofinanciranje sredstev, Pa me zdaj nekako zanima, ker je res mogoče naključje tako sovpadlo, kakšni so vatli Ministrstva za kulturo, ko gre za investitorje, družbe, ki so v lastništvu aktualnih političnih akterjev, Ker ravno lani, ko je postal gospod Arsenovič župan, je Ministrstvo za kulturo ta sredstva tudi odobrilo prek razpisa. Hkrati me pa zanima na splošno ena širša slika na tem področju. Sem si pogledal proračun, postavki varstvo kulturne dediščine za dva dvajset-dva enaindvajset. Namenili ste za vsako leto dva milijona šeststo triinsedemdeset tisoč evrov pa vas, sprašujem, spoštovani minister, kdaj se bo kakšen evro našel tudi za spomeniško varstvene objekte na našem štajerskem, koncu. Zdaj sem pri tistem gradu, ko sem na začetku rekel, da ga omenil mariborskem gradu. Vrsto let, ne vem, desetletja že čaka na obnovo. Leta dva trinajst je bila tista bizarnost, ko je sicer, na razpisu, takrat MON, pripravil, pripravil projekt, kjer je bilo, med prvimi tremi celo prepoznano, ocenjen, potem pa kasneje spet bila neka excel napaka in teh sredstev mariborski grad ni nikoli videl. Se pravi, kdaj se bo torej zgodila dolgo načrtovana, obnova mariborskega gradu, predvsem te vzhodne vzhodnega dela objekta? Hvala za prvi del vašega ...